Dámy a pánové, myslím si, že i z debaty jasně vyplynulo, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci funguje, a můžeme konstatovat, že už máme za sebou několik desítek jeho užití a vždy to bylo se značným prospěchem

Jakožto komisař jsem se vždy snažil seznamovat se s výsledky na místě, pochopitelně to není žádná studie, pouze přímá zkušenost, a byl jsem velmi potěšen, jak kladně byl fond hodnocen v těch oblastech, ve kterých působil. V debatě se objevila celá řada otázek, které

V prvé řadě se objevila myšlenka, že fond je užitečný pouze pro velké podniky. Praxe naštěstí ukazuje, že náš původní záměr, aby byl fond užitečný pro kohokoliv bez ohledu na to, zda se jedná o velké nebo malé země, o velké nebo malé podniky, funguje. Nově upravená pravidla jasně poskytují možnost využít tohoto fondu i v případě zaměstnanců malých a středních podniků, které jsou v regionech nebo v oborech postižených krizí. Čili fond působí bez jakékoliv diskriminace, nikoho nezvýhodňuje. Chtěl bych také zdůraznit základní charakteristiku tohoto fondu pomáhá lidem, nepomáhá podnikům, čili z tohoto hlediska ho nemůžeme vykládat jako nástroj, který udržuje při životě podniky, které nemají z ekonomického hlediska realistickou naději na fungování, nýbrž naopak. Fond pomáhá lidem, kteří ztratili práci, aby ji rychleji našli v těch oblastech, kde práce existuje. Je to tedy fond, který v principu působí a usnadňuje restrukturalizaci.

Tato nerovnost, která skutečně v úrovni výkazů existuje, je pouze dokladem toho, že tato krize, zejména ve své první fázi, výrazně zasáhla muži dominované obory.

Tato krize zvláštním způsobem mění strukturu na trhu práce a já jsem zaznamenal výrok prezidenta Obamy, který konstatoval, že na konci tohoto roku budou většinu pracovních sil aktivně působících na trhu práce ve Spojených státech představovat ženy. Takže i ve Spojených státech se projevil velmi výraznější krizový důsledek v oborech dominovaných muži. Tolik k této otázce, genderová nerovnováha není v konceptu a ve struktuře fondu nijak přítomna. Samozřejmě v debatě se objevila řada úvah o tom, jakým způsobem by bylo možné fond změnit a zlepšit. Musím konstatovat, že Komise samozřejmě nepovažuje fond za něco, co vystoupilo jako Pallas Athéna z Diovy hlavy a je nezměnitelné.

Dámy a pánové, chtěl bych konstatovat, že je nepochybně pravdou, že změněná pravidla a tlak krize povedou k tomu, že bude více jednotlivých případů, ale jak už jsem řekl, Komise akceptuje váhu argumentů, které

Na závěr bych chtěl poděkovat poslancům Rozpočtového výboru a všem poslancům, kteří se tímto problémem zabývali, protože z debaty jasně vyplynulo, že byly zvažovány všechny sporné věci, které jsou v každém takovémto komplexním rozhodování přítomny.